Ma nagyon jó példa volt, hogy Kanko képviselőtársamnak a kezdeményezésére a The Restorers nevű fiatal kenyai lányokból álló csoportot mások is említették fogadni tudtuk, és valóban párbeszédet folytathattunk a fiatalabb generációkkal.

A legfiatalabb kontinensen felnövekvő új generációkkal sokkal többet, sokkal hatékonyabban kell tennünk, de ez csak a párbeszéden és az oktatáson keresztül valósulhat meg. Ki kell állnunk a konfliktus területén élő nők és lányok mellett, akik a leginkább veszélyeztetettek közé tartoznak. Amikor itt arról beszélünk, hogy hagyomány, tradíció, semmi köze a valláshoz ennek. A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának, növelésének nélkülözhetetlen eszköze az oktatás.